Señor presidente, en nombre de la fuerza mayoritaria del Parlamento quiero felicitarle, presidente Sassoli, y desearle la mejor de las suertes. Ha contado usted con nuestros votos solo le pido que ni ahora ni en dos años y medio lo olvide. También quiero felicitar y dar las gracias al presidente Tajani, que ha defendido siempre el honor y la dignidad de este Parlamento y de todos sus miembros. Además, debo felicitar a los colegas nuevos y a los veteranos. Sobre nuestros hombros recae la responsabilidad de representar al pueblo europeo. Somos la única institución elegida por el pueblo europeo. A quien no voy a felicitar es al Consejo. Con todo respeto, presidente Tusk, no pueden ustedes presumir de cómo han hecho las cosas, ni por las formas, ni por los vetos, ni por su falta de respeto al resto de las instituciones. A los extremistas ―no sé si hoy están aquí― que el pasado martes dieron la espalda al himno de Europa también quiero decirles que nosotros jamás daremos la espalda al himno del Reino Unido. Esa es la diferencia entre tener principios y no tenerlos. Hoy hablo aquí en nombre de un Grupo político profundamente europeísta, que ha ayudado a construir Europa desde sus cimientos el Grupo de un partido fundador de la Unión Europea un Grupo que, a diferencia de otros, siempre estará dispuesto a hacer renuncias y sacrificios para llegar a acuerdos un Grupo orgulloso de su presidente y candidato vencedor de las últimas elecciones europeas, Manfred Weber.

Sin haberlo pretendido, hoy representa el espíritu de la democracia europea frente al Consejo. Europa, además de parecer democrática, debe serlo. Por eso esta Cámara ha defendido desde hace años el proceso del Spitzenkandidat porque creemos que los europeos tienen derecho no solo a votar cómo se les gobierna, sino también quién les gobierna. Y les digo una cosa creíamos ayer en el Spitzenkandidat creemos hoy y les aseguro que dentro de cinco años seguiremos creyendo, porque preferimos las urnas a los cuartos cerrados. Los intereses legítimos de los gobiernos representados en el Consejo no deberían imponerse por la fuerza de los Estados a la voluntad de los ciudadanos representados en este Parlamento. Llegados a este punto, sí les diré que el Partido Popular Europeo va a respaldar a la candidata propuesta por el Consejo, por responsabilidad, porque pertenece al partido político que ha ganado las elecciones y porque al frente de la Comisión habrá una persona capacitada y preparada para dar la batalla en defensa de los intereses de Europa. Como Grupo político, además, estamos orgullosos de que Ursula von der Leyen vaya a ser la primera mujer al frente de la Unión Europea y de que, precisamente, sea una mujer de centroderecha. Sin embargo, el Consejo y su candidata deberán negociar un programa con esta Cámara. A los miembros del Consejo les invitamos a compartir una reflexión. El futuro de Europa debe dejar de decidirse a puerta cerrada y en conspiraciones secretas. El proceso del Spitzenkandidat no es sobre un hombre o sobre una mujer. Se trata de que los ciudadanos puedan elegir a la persona que les gobierna en Europa una idea verdaderamente revolucionaria se llama democracia. El Consejo tiene derecho a proponer al Parlamento un candidato a presidente de la Comisión. Eso es verdad. Pero el Consejo no tiene derecho a ignorar a todos los candidatos que han sido votados por los ciudadanos europeos. Ustedes, señor Tusk, han formado una cúpula de la Unión Europea que prescinde de Europa del Este. Nadie de Europa del Este está en su paquete de nombres. Ustedes, señor Tusk, han vetado ―sí, vetado― al candidato al que votaron más de cuarenta millones de europeos, la misma población que tiene su país o que tiene el mío. Lo han vetado. Ustedes le han impuesto a la candidata a presidenta de la Comisión la estructura de la Comisión. No solo la estructura ―incluso cuántas vicepresidencias va a tener―, sin haberlo consultado con ella y antes de que la vote el Parlamento, lo que va claramente contra los Tratados. Ustedes han pretendido decirle al Parlamento a quien tenían que nombrar presidente de la Cámara, incluso por cuanto tiempo los Grupos teníamos que repartirnos la Presidencia. Ustedes han llegado al punto de decidir quién va a ser el presidente del Banco Central Europeo como si fuera un puesto político más. Eso se llama mala educación democrática. Ustedes les han dado la razón a los euroescépticos. Gobernar desde las capitales también es nacionalismo.

Si me permite la broma, tienen ustedes suerte de que el artículo 7 del Tratado no se le pueda aplicar al Consejo porque si no, hoy, la Comisión tendría un verdadero problema. Han abierto ustedes un conflicto político muy grave entre el Consejo y el Parlamento sobre quién decide en Europa. Y le voy a decir una cosa mi Grupo parlamentario es de los que piensa que en Europa decide el pueblo. Que eso se llama democracia.